A Parlament nem tudja ellenőrző hatalmát gyakorolni a kormány felett, a parlamentáris intézmények sajnos nem működnek hatékonyan. Az a tény, hogy a szocialisták választási csalással, valamint korrupcióval vádolják a kormányt, s annak lemondását, valamint a 2013 ban esedékes választások korábbi megtartását követelik, illetve az, hogy Berisha miniszterelnök úr nem hajlandó lemondani, és azzal vádolja az ellenzéket, hogy erőszakkal akar hatalomra jutni, azt jelzi, hogy az Európai Unióval folytatott tárgyalások nagyon hamar kudarcba fognak fulladni. Az Európai Unió elengedhetetlennek tartja, hogy a tagjelölt országok fokozzák erőfeszítéseiket a korrupció és a szervezett bűnözés ellen folytatott küzdelemben. Ez nem csupán az Unió számára fontos, de az adott ország társadalmának is hasznára válik, nem beszélve arról, hogy a tagjelölt országokról alkotott kép is jelentősen javulhat ilyenformán.